Som presvedčený o tom, že ukrajinský politickí lídri majú vo svojej proeurópskej politickej orientácii dostatočne jasno, a preto si nemyslím, že by sa nepripravili na možné zmeny v cezhraničnej spolupráci so svojím východným partnerom. Vyhlásenie, že členovia colnej Únie tvorenej Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom budú po podpise asociačnej dohody chcieť aktualizovať niektoré obchodné zmluvy, vnímam len ako konštatovanie, že v Moskve si uvedomujú novú politickú realitu a k Ukrajine sa budú po podpise dohody musieť správať ako ku krajine, ktorá je ekonomicky tesnejšie naviazaná na európsky hospodársky priestor. Preto si nemyslím, že by bolo potrebné preceňovať tieto vyhlásenia ruských predstaviteľov. Veď Ukrajinci dnes už iste dobre vedia, s kým a prečo chcú v budúcnosti pri rozvoji svojej krajiny intenzívnejšie spolupracovať.